Een toekomst en een project dat hoopvol is, en dat is wat de Europeanen vandaag de dag erg nodig hebben.

Bijvoorbeeld door opnieuw te benadrukken hoe belangrijk de opdracht van onze collega Timmermans is in de Europese Green Deal, waarin ook de mens opnieuw centraal staat.

En over mensheid gesproken en dat vond ik bijzonder sterk en wil ik bijzonder benadrukken, en daarvoor hebt u de steun van onze volledige fractie de mensheid heeft geen duurzame toekomst als de mensenrechten daarin niet centraal staan. En uw stevige engagement tegen haat in Europa, tegen antisemitisme,